Monsieur le Président, comme l'ont souligné David McAllister et Ioan Paşcu de façon très pertinente, nous sommes en train de vivre une mutation totale de l'ordre international, et cela devrait conduire tous les Européens à en tirer la leçon logique, naturelle et automatique qu'ils doivent enfin se prendre en main sur le plan de la sécurité. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là, même si des progrès existent, et je pense que nous avons encore un certain nombre d'obstacles devant nous. Il y a un obstacle qui consiste à croire que d'autres vont continuer de s'occuper de notre sécurité, notamment à travers l'OTAN, qui est une organisation qui a sans doute beaucoup de mérites, mais dont on voit bien que la fiabilité des alliances n'est pas totalement garantie, et, de toute façon, elle n'épuise pas l'ensemble du travail qu'il y a à faire en matière de gestion de crise dans notre environnement. Le deuxième obstacle, c'est aussi un excès d'euphorie, si vous pouvez me permettre. Je trouve notamment que les déclarations récentes de certains dirigeants européens, dont le président français, qui appellent de leurs vœux une armée européenne, n'aident pas à faire des progrès pragmatiques vers, j'allais dire, une politique de défense commune qui demande déjà beaucoup beaucoup d'efforts, et nous voyons que nous sommes loin du compte. Donc il faut persévérer. Je crois que, de ce point de vue là, le rapport de M. Paşcu explore les bonnes pistes et je pense que le travail que vous faites conduit aussi dans la bonne direction.